handhafar valds forseta íslands gera kunnugt að vér að tilskildu samþykki alþingis veitum forsætisráðherra umboð til þess að fresta fundum alþingis hundrað fertugasta löggjafarþings frá sextánda janúar tvö þúsund og ellefu eða síðar ef nauðsyn krefur til sextánda janúar tvö þúsund og tólf gjört í reykjavík fjórtánda desember tvö þúsund og ellefu jóhanna sigurðardóttir ingibjörg benediktsdóttir ásta ragnheiður jóhannesdóttir jóhanna sigurðardóttir bréf handhafa valds forseta íslands um frestun á fundum alþingis samkvæmt þessu umboði og með vísan til samþykkis alþingis lýsi ég yfir því að fundum alþingis hundrað fertugasta löggjafarþings er frestað leyfi ég mér að þakka háttvirtum alþingismönnum og starfsmönnum þingsins fyrir krefjandi störf á árinu sem er að líða um leið og ég óska þeim svo og landsmönnum gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári